Es sind ja Themen, die wirklich wichtig sind für Europas Bürger, sei es die Wirtschaftskrise, wie man sie überwinden kann, Perspektiven für mehr Beschäftigung aufzuzeigen, Klimawandel, und eben auch Afghanistan. Die Themen sind nicht neu, neu ist aber, dass es diesmal möglich ist, das alles mit der Perspektive zu diskutieren, dass die EU tatsächlich arbeitsfähiger wird, dass wir einen neuen Vertrag bekommen. Das ist eine erfreuliche Perspektive, und deshalb sollten Sie jetzt auch schnell Nägel mit Köpfen machen, was die gemeinsame Aufsichtsstruktur für die europäischen Finanzmärkte angeht, was eine gemeinsame Außenpolitik angeht, aber auch was die Vorbereitung des Gipfels in Kopenhagen angeht. Auch was die zukünftige Führungsstruktur der EU angeht, sollten Sie schnell Klarheit schaffen, auch da sollte die Selbstbeschäftigung aufhören. Was wir brauchen, ist weniger Nabelschau, sondern Erfolgsmeldungen für die Europäische Union. Deswegen wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Glück und Durchsetzungsvermögen!